Monsieur le Ministre, vous avez parlé de durabilité économique. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir ce que cela signifie, à part les mots.

Moi, personnellement, je n'y crois pas.

Nous avons été en Guyane récemment où le président nous a dit vous nous demandez de diversifier, mais dites nous quels produits notre petit pays peut produire pour être concurrentiel face au Brésil et au Venezuela?

Cet échec là, eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il va continuer, la situation va s'aggraver avec ces accords de partenariat parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés à la situation économique, sociale et environnementale mondiale.